frumvarp til laga um breytingu á samkeppnislögum númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fimm ásamt mér eru flutningsmenn þingmennirnir háttvirtu birgir ármannsson guðlaugur þór þórðarson gunnar örlygsson pétur h blöndal sigurður kári kristjánsson drífa hjartardóttir guðjón hjörleifsson og kjartan ólafsson hér er í sjálfu sér ekki um mjög flókið mál að ræða heldur mál sem varðar leiðréttingu á viðmiðunarfjárhæðum eins og þær eru í samkeppnislögunum en þannig er samkvæmt annarri málsgrein sautjándu grein samkeppnislaga að skylt

króna eða meira og ársvelta minnsta kosti tveggja þeirra fyrirtækja sem aðild eiga að samrunanum yfir fimmtíu milljónir króna þetta frumvarp gengur út á að báðar þessar viðmiðunarfjárhæðir séu of lágar þær eru að mati flutningsmanna allt of lágar í frumvarpinu er því lagt til að þessi veltuviðmið varðandi samruna fyrirtækja verði hækkuð verulega eins og menn þekkja þá hafa umsvif fyrirtækja á íslandi aukist umtalsvert undanfarin ár og þannig þeim fyrirtækjum sem falla undir viðmið sautjándu grein samkeppnislaganna í þessu efni fjölgað stórlega af þeirri ástæðu er ljóst að líkurnar á því að til sé að verða samrunar hér úti í viðskiptalífinu þar sem tilkynningarskyld er til staðar að slíkum samrunum sé að fjölga líkurnar á því eru stöðugt að aukast frumvarpið fjallar um að það liggi í augum uppi að það þurfi að uppfæra þessar fjárhæðir í takt við þá þróun sem orðið hefur í viðskiptalífinu það er jafnframt bent á það í greinargerð með þessu frumvarpi að viðmiðunarfjárhæðir samkeppnislaga í nágrannaþjóðum okkar eru allt aðrar og miklu hærri í þessu efni má benda á eins og gert er í greinargerðinni að í danmörku til að mynda er miðað við að heildarvelta samrunafyrirtækjanna jafngildi um fjörutíu og fjórum milljörðum en velta að minnsta kosti tveggja fyrirtækja sem aðild eiga að samrunanum þrjú og hálfum milljarði í finnlandi er viðmiðið fyrir heildarveltu að jafngildi um þrjátíu milljarðar króna og velta tveggja fyrirtækja sem aðild eiga að samrunanum einn komma sjö milljarðar króna í svíþjóð eru sambærilega tölur þrjátíu og átta milljarðar annars vegar og einn milljarður hins vegar eins og áður hefur komið fram eru fjárhæðirnar á íslandi einn milljarður sem er sameiginleg heildarvelta og fimmtíu milljónir króna

er ekki léttvæg krafa einhver krafa sem sjálfsagt og eðlilegt er að gera vegna þess hversu lítil byrði slík krafa er það er ekki þannig þetta er töluvert íþyngjandi krafa það þarf meðal annars að upplýsa um aðdraganda samruna veltu allra félaganna sem aðild eiga að samrunanum eignarhald fjárhagsleg tengsl og kannski það sem getur verið flóknast og mesta vinnu þarf að leggja í að skilgreina þá markaði sem samruninn hefur áhrif á þetta kallar að jafnaði á aðstoð lögfræðinga og eftir atvikum endurskoðenda og að mati þeirra sem leggja þetta mál hér fyrir þingið eru óþarflega ríkar kröfur um tilkynningaskyldu líklegar til þess að valda ástæðulausu álagi á samkeppniseftirlitið við höfum hér á þinginu gjarnan verið að tala um það að grípa þurfi til aðgerða til að auka málsmeðferðarhraða og tryggja að þær eftirlitsstofnanir sem við höfum hér meðal annars til að fylgjast með því sem er að gerast á viðskiptasviðinu hafi svigrúm og tækifæri til að sinna þeim málum sem raunverulega skipta máli en eyða ekki öllum kröftum sínum í léttvægari mál með því að hækka viðmiðunarmörkin er tryggt að eingöngu mál þar sem raunverulegir hagsmunir eru í húfi og ástæða til að ætla að kaup eða samruni fyrirtækis geti skipt máli varðandi samkeppni einungis þau mál komi til kasta samkeppniseftirlitsins atvinnulífið hefur hvatt til þess að þröskuldur viðmiða verði hækkaður og þarf það í sjálfu sér ekki að koma mjög á óvart meðal þeirra sem telja nauðsynlegt að hækka viðmiðunarmörk í annarri málsgrein sautjándu grein má nefna samtök atvinnulífsins og viðskiptaráð íslands raunar hafa samtök atvinnulífsins bent á að ákjósanlegast væri að fella niður ákvæði laganna um bann við samruna og þessa tilkynningaskyldu í staðinn ætti að koma í veg fyrir misnotkun ráðandi aðila á markaði með ströngu og virku aðhaldi samkeppniseftirlitsins gagnvart fyrirtækjum í markaðsráðandi stöðu það hefur einnig af þessum aðilum verið bent á að óheppilegt sé að viðmiðunarmörk sem þessi séu bundin í lög frekar en til dæmis reglugerð þar sem nauðsynlegt sé að endurskoða veltumörkin reglulega svona í takt við sem ég hef áður getið í mínu máli en þessi viðmið hafa ekki verið endurskoðuð frá því ákvæðið var lögtekið það er ekki lagt til í þessu þingmáli að veltuviðmið í þessu efni verði ákveðin með reglugerð það er heldur ekki verið að leggja það til hér að þessar reglur um tilkynningaskyldu verði felldar niður eins og þeir sem lengst vilja ganga í þessu efni hafa lagt til heldur er einungis miðað við að hér séu viðmiðin hækkuð hækkuð svona eitthvað í áttina að því sem að gæti talist eðlilegt miðað við það viðskiptaumhverfi sem við í dag búum við ég vek athygli á því að við erum enn að tala um fjárhæðir sem eru langt frá þeim fjárhæðum sem við þekkjum hjá nágrannalöndunum og þetta hef ég farið yfir að það er af þeirri ástæðu sem ég leyfi mér að segja að með þessari tillögu með þessu frumvarpi er varlega af stað farið með endurskoðun á þessum viðmiðunarmörkum ég vil kannski bara að lokum geta þess að ég tel að of strangar kröfur í þessu efni of lág viðmið geti beinlínis verið til þess fallin að lögin verði bara sniðgengin í stórum stíl vegna þess að hvers vegna ættu menn að gera ráð fyrir því hjá fyrirtæki sem veltir tæpum milljarði eða rétt um milljarði að þegar viðkomandi fyrirtæki kaupir og hyggst sameinast fyrirtæki þar sem starfa segjum við fjórir starfsmenn að slíkt væri tilkynningarskyld til samkeppniseftirlitsins það er nefnilega alveg fullkomlega raunhæft dæmi að fyrirtæki sem veltir fimmtíu milljónir hafa ekki nema svona um það bil fjóra starfsmenn í vinnu hvers vegna í ósköpunum ættu menn að gera ráð fyrir því að slík kaup slíkur samruni væri tilkynningaskyldur bara út frá almennri skynsemi ég hygg að það sé að gerast í stórum stíl hér úti í atvinnulífinu að uppkaup á fyrirtækjum sem samkvæmt veltuviðmiðum samkeppnislaganna eru tilkynningarskyld til samkeppniseftirlitsins að slík uppkaup og slíkir samrunar séu ekki tilkynntir inn ég hef jafnframt orðið var við það hjá fjölmörgum aðilum þegar vakin er athygli á þeim reglum sem um þetta efni gilda að menn rekur í rogastans þetta hef ég heyrt bæði frá þátttakendum í atvinnulífinu og ekki síður hef ég reynslu af þessu úr störfum mínum sem lögmaður og af samtölum mínum við lögmenn sem starfa á þessu sviði að þessar reglur þykja allt of strangar ég ítreka þess vegna það sem ég sagði hér áðan það er ekki verið að leggja það til að reglan verði felld brott úr lögunum heldur einungis að við færum upp viðmiðunarfjárhæðirnar svona eitthvað í áttina að því sem við getum sagt að sé hóflegt í þessu efni